Herr Präsident! Ich habe unmittelbar nach der Intervention der Kommission oder eigentlich schon vor der Intervention der Kommission gesagt, ich werde mich strikt an das halten, was die Kommission feststellt.

Aber leider haben Sie auch heute wieder durch Ihre Bemerkungen die Objektivität der Kommission in Frage gestellt.

Aber es ist kein Staatsstreich.

Ich bin sehr froh, dass sich die Regierung daran gehalten hat und das geändert worden ist. Denn Ponta hält, was er versprochen hat.

neu. Da habe ich auch von der Kommission nichts gehört. Plötzlich kommen Sie daher und sagen, das ist ein Skandal.

Das ist nicht objektiv. Und ich verlange Objektivität.

Das ist interessant. Ist es nicht Aufgabe eines Staatspräsidenten, dafür zu sorgen, dass die Menschen zusammenkommen, dass sie sich verstehen? Aber dieser Staatspräsident handelt nicht danach.